Ce qu'on a proposé pour la partie verdissement n'a pas un impact sur le contrat des mesures environnementales que les agriculteurs ont maintenant dans le programme de développement rural. Les 7 ce n'est pas les 7 de verdissement, c'est une des mesures des 7 qui visent l'infrastructure écologique au niveau de l'exploitation, c'est à dire des surfaces, des bouts de parcelles qui sont gardées avec une végétation autre que la production agricole.